In der heutigen Kohäsionsdebatte diskutieren wir auch die künftige EU Alpenstrategie. Zwei Punkte sind mir wichtig, die ich im Rahmen der Familienpartei erfolgreich über die EKR eingebracht habe Demografie und Geburtshilfe.

Zweitens die Geburtshilfe Überall da, wo Nachwuchs kommen soll, braucht es Hebammen.

Das habe ich für meine Familienpartei auch eingebracht. Wie aktuell das ist, zeigt das Aus vieler Hebammen und Geburtsstationen, sei es in Illertissen oder in Sterzing. Mein Dank gilt auch den Freunden der Südtiroler Bürgerunion. Ihre Petition zum Erhalt der Geburtshilfe in Bergregionen unterstreicht die Notwendigkeit meiner Forderung.